W czasach kryzysu wszystkie instytucje unijne muszą oszczędzać, muszą ograniczać swoje wydatki.

W dokumencie tym opisuje ona, i następnie uzupełniane są jej propozycje przez Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego, oszczędności w budżecie Parlamentu, dalsze planowanie zmniejszenia wydatków, a także co istotne sprawozdanie opisuje owoce, które przyniosły już

Przykładowo są to owoce, jakie przyniosła dotychczasowa polityka dotycząca budynków, związana z ograniczaniem najmu i ograniczeniem kosztów najmu.

Chciałabym powiedzieć o kilku ważnych propozycjach oszczędności, które, mam nadzieję, zostaną utrzymane do końca całej procedury budżetowej i staną się już zwyczajem w Parlamencie Europejskim, a mianowicie ciągły i trwały wysiłek na rzecz zmniejszania i racjonalizacji kosztów związanych z tłumaczeniami pisemnymi i kabinowymi. Przede wszystkim chodzi o łączenie sił razem z innymi instytucjami, z Komitetem Ekonomiczno Społecznym i Komitetem Regionów, ograniczenie wydatków związanych z tłumaczeniem podczas delegacji, przykładowo korzystanie z tłumaczy lokalnych, ale także, być może uważam, że tę opcję należy przestudiować przekazywanie części tłumaczeń pisemnych firmom zewnętrznym, by zmniejszyć obciążenie naszych tłumaczy i obciążenie powierzchni biurowej. Chciałabym też pozytywnie wyrazić się o tych propozycjach, które sprawozdawczyni przedstawia, propozycjach związanych z lepszą, bardziej dostosowaną do potrzeb posłów obsługą merytoryczną, obsługą dotyczącą wsparcia analitycznego i badawczego dla posłów tak, aby mogli oni podejmować decyzje oparte na rzetelnej wiedzy.